virðulegi forseti af mörgum merkum málum sem ég hef verið að flytja hér í dag tel ég að þetta sé hið merkasta því að hér er verið að binda enda á áralangar og

því að hér er verið að kynna lagabreytingu sem tengist samkomulagi sem gert var milli ríkisins og þjóðkirkjunnar nú skömmu fyrir jólin og er birt hér sem fylgiskjal með þessu frumvarpi og við undirrituðum eða skömmu fyrir jól segir við undirrituðum tuttugu október tvö þúsund og sex biskupinn yfir íslandi herra karl sigurbjörnsson árni m mathiesen fjármálaráðherra og ég og hér er tekið á sem lagt þessum útistandandi deilumálum sem voru á milli ríkis og kirkju og lauk því með þessu samkomulagi í frumvarpinu er annars vegar lögð til lögfesting á samkomulaginu milli ríkisins og kirkjunnar og með samkomulaginu afhendir íslenska ríkið þjóðkirkjunni til eignar prestssetur eins og nánar er greint frá í samkomulaginu og eins og ég segi þá er hér tíundað samkomulagið og listi yfir þær jarðir sem til álita voru í þessum samningaviðræðum það var ákveðið eins og hefur verið samþykkt nú með fjárlögum að auka fjárgreiðslur til þjóðkirkjunnar um þrjátíu og fimm milljónir króna í því skyni að greiða fyrir þessu samkomulagi hins vegar er lagt til í frumvarpinu að biskupi íslands verði fengið veitingarvald til að skipa sóknarpresta eins og kunnugt er er það nú í höndum dóms og kirkjumálaráðherra kirkjuþing hefur fjallað um þessar tillögur og fallist á þær fyrir sitt leyti samanber fjórðu málsgrein tuttugustu og þriðju grein laga um stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar